Panie przewodniczący, panowie komisarze! Jest rzeczą zaskakującą, że przed kolejną perspektywą finansową prowadzimy często rozmowy, które mają na celu obronę polityki spójności, tej polityki, która okazała się jedną z najbardziej skutecznych i najbardziej widocznych w Unii Europejskiej. W gruncie rzeczy rozmowa na temat polityki spójności jest w dużym stopniu rozmową na temat Unii Europejskiej, na temat tego, czym ona jest, jak ma funkcjonować, jak ma być odbierana przez obywateli. Nie rozmawiamy tylko o pieniądzach, mamy na myśli to, czy rzeczywiście prowadzimy działania, które prowadzą do wzrostu gospodarczego. Należy zwracać uwagę na to, że polityka spójności jest niezwykle specyficznym instrumentem, ponieważ łączy z jednej strony wyrównywanie dysproporcji z tym wspieraniem działań, które prowadzą do większej konkurencyjności. To nie jest sprzeczne, to powoduje, że ta polityka jest prorozwojowa. Warto o tym mówić, bo to nie jest polityka dobroczynności, tylko właśnie działania na rzecz rozwoju.

W związku z czym nie brońmy polityki spójności tylko w kontekście nowych warunków ekonomicznych.